Et pourtant les chantiers ne manquent pas! Alors que la zone euro a ses propres difficultés qui demandent des réponses énergiques en interne, le système monétaire international traverse une période très critique qui ajoute à nos difficultés et crée pour l'Europe une concurrence aussi déstabilisante qu'injuste. C'est le premier point. Les Européens doivent porter au G20 le projet d'un nouvel ordre monétaire international mondial reposant sur une unité de compte basée sur un panier de devises incluant notamment le dollar, l'euro et le yuan. De même, il nous faudra reprendre le chantier de la régulation financière. Les engagements à lutter contre les paradis fiscaux ne sont toujours pas concrétisés et l'activité des agences de notation n'est toujours pas encadrée. C'est d'autant plus regrettable que d'autres défis surviennent, notamment la régulation des marchés des matières premières fossiles, minérales ou agricoles. Et là, je vous fais une suggestion. Je pense que les Européens, sur cette question, devraient proposer la création d'une organisation mondiale des matières premières. En effet, un véritable risque pèse sur l'économie mondiale avec la pénurie organisée par certains pays producteurs je pense notamment à la Chine et la spéculation sur les matières premières agricoles est profondément immorale car elle ajoute aux aléas climatiques un risque supplémentaire de famine pour les pays en voie de développement. Sur toutes ces grandes questions qui concernent, on le voit bien, l'équilibre du monde, j'ai une conviction. Je crois que la présidence française ne sera véritablement utile que si elle s'inscrit d'emblée et au départ dans un cadre européen.